Vážený pane kolego, považujete za střet zájmů, když se necháte platit institucí a organizací a potom se na 100 věnujete práci proti této instituci a organizaci?